Deshalb ich verhehle es nicht haben wir am Anfang natürlich große Bedenken gehabt, dass EFSI genau diesen Schwerpunkt in Frage stellt.

Wir haben außerdem als Haushaltskontrollausschuss sehr dafür gekämpft, dass auch die demokratische Kontrolle der Ausgaben die Rechnungsprüfung, die Wirtschaftlichkeitskontrolle sichergestellt ist. Es ist ein großer Erfolg, dass es in den Verhandlungen gelungen ist, den Europäischen Rechnungshof zu verankern, das Recht, dass der Rechnungshof auch in die Bücher hineinschauen kann, damit sichergestellt wird, dass die Mittel effizient und auch an der richtigen Stelle ausgegeben werden. Es kommt jetzt darauf an, dass die Investitionen an der richtigen Stelle getätigt werden. Für uns als Garantiegeber ist es wichtig, dass auch ein Entlastungsrecht des Parlaments sichergestellt ist.